Monsieur le Président, une Europe authentiquement démocratique devrait respecter la souveraineté de chacune des nations européennes qui la composent, or l'Union européenne ne le fait pas. Elle s'immisce de façon scandaleuse dans les affaires intérieures de certains de ses États membres comme la Hongrie, la Pologne ou maintenant la Roumanie.

Il recommande de confier à un panel d'experts, élus par personne et sortis d'on ne sait où, le pouvoir de noter les États comme des enfants sur le respect de différents principes. La séparation des pouvoirs, la liberté d'expression ou encore l'indépendance de la justice. En hommage involontaire au poète français, Jacques Prévert, qui en aurait bien ri, la résolution charge ce panel d'experts de donner des notes de couleur aux États.

Pour les États qui obtiennent une note rouge, la sanction se veut terrible, c'est l'activation de l'article 7 du traité sur l'Union européenne qui débouche sur la suspension du droit de vote de l'État fautif au sein du Conseil. Tout cela n'est pas sérieux et je regrette qu'on ressorte ces vieilles lunes aujourd'hui. Le Parlement européen gagnerait en crédibilité s'il écoutait un peu plus les aspirations des peuples au lieu de se poser en éternel donneur de leçons. L'Europe des nations, que j'appelle de mes vœux, traitera les États européens avec respect et non avec la morgue de cette indigne résolution.